Vous avez dit que les armes chimiques ne devaient pas être employées et je pense qu'il n'y a pas une personne dans cet Hémicycle qui dira le contraire.